Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel a magyar gazdaságot is sújtó és béklyóban tartó körbetartozásokra, mindenképpen üdvözlendő egy olyan szabályozás, amely a fizetési fegyelem megszilárdítását és a pénzügyi folyamatok kiszámíthatóságát segíti elő, ezzel is hozzájárulva a pénzügyi szereplők helyzetének javításához. A beterjesztett módosítások egyrészről pontosítják, és ezáltal javítják az eredeti javaslatot, másrészről az eredeti célokkal szembe menve gyengítik az eredeti javaslatban szereplő visszatartó erőket, kiemelten a hatóságok részéről. A közhatóságok esetében különösen nem megengedett a 30 naptól való eltérés. Olyan háttérszabályozást kell alkalmazni, amellyel ez a határidő tartható. A szankciókat illetően azonos bánásmódban kell részesíteni a vállalkozásokat és a hatóságokat. Az alapvető cél a gazdaság élénkítése és a kis és középvállalkozók pénzügyi stabilitásának elősegítése érdekében az azonnali fizetés lenne. Ehhez képest ennek előmozdítására semmilyen rendelkezés nincs az adott javaslatban. A nagy nemzetközi multinacionális cégek jelentős piaci részesedésükkel és erőfölényükkel visszaélve olyan szerződéseket kényszerítenek rá belföldi partnereikre, amelyek gyakran 90, illetve 120 napos határidőket és ezek elmulasztása esetén esetleg elvi szankciókat tartalmaznak. A szankciókat a kiszolgáltatott beszállító azonban még egyértelmű jogállás esetén sem meri érvényesíteni, hiszen akkor elesik a megrendelésektől. Ennek elkerülése érdekében minden esetben törvényileg szabályozni kellene, hogy a késedelmes fizetésből adódó költségeket kötelezően fel kell számolni, a fel nem számolások esetén akár a hitelező vállalkozó is büntethető legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.